Ils vont contribuer à enfermer les peuples dans une véritable camisole de force.

Comment accepter un mécanisme dit de coopération réglementaire, qui adaptera la législation nationale et européenne a priori, c'est à dire avant même leur élaboration par les parlements?

Notre Parlement se grandirait à dire non à la constitutionnalisation du droit des affaires contre les droits humains, non à ce coup d'État institutionnel au service des puissances industrielles et financières!